Nous avions reporté ce débat pour lui et je crois que c'est une question importante même si nous savons qu'il a effectivement de grosses responsabilités concernant la Grèce. Dans le six pack comme l'a rappelé Diogo Feio, nous nous sommes battus pour que la question des eurobonds soit abordée de manière rigoureuse.

Donc, merci à la Commission d'avoir contribué à faire ce travail de fond avec le Livre vert.

Dans le rapport dont j'aurai la responsabilité, c'est la direction dans laquelle nous voudrions nous engager, celle d'une feuille de route, de manière à bien distinguer ce qui peut être fait tout de suite et ce qui exigera, bien entendu et c'est important, je le souligne pour les collègues qui ont des difficultés des étapes juridiques significatives. À court terme, je crois que ce qui serait vraiment important cela a été également évoqué ce serait d'aider les États qui sont considérablement endettés à respecter les engagements très forts qu'ils ont pris dans le six pack en termes de rythme de réduction de leur dette mais de les aider et non pas seulement d'imposer des normes mais de trouver les moyens de les respecter effectivement.

Deuxièmement, il y a une chose que je veux souligner qui me paraît extrêmement importante. En ce moment, nous avons le nez sur la crise et nous finissons par oublier pourquoi nous avons voulu faire une monnaie ensemble. Cette monnaie a une vocation mondiale, qui est de contribuer à la stabilité, au niveau global, entre les différentes monnaies, d'offrir, comme vous l'avez dit, pour les investisseurs étrangers une chance d'investir dans une zone que nous espérons stable, et nous y travaillons, avec un marché profond et liquide. C'est un objectif de long terme et c'est un objectif qui va avec l'union politique qui est liée à la monnaie unique. C'est à cet objectif là que nous sommes prêts à travailler, comme l'a dit Diogo Feio, au delà peut être de ce que la Commission proposera. En tout cas, c'est l'esprit qui m'anime. Il s'agit d'un projet de long terme visant à donner à l'euro toute sa place parmi les monnaies mondiales et à faire de l'Union européenne, encore plus qu'aujourd'hui, une union politique. Une dernière remarque il me semble, Madame la Commissaire, sans vouloir être désagréable, que, contrairement à ce qui se fait d'habitude, vous n'avez pas rendu publiques les réponses à la consultation. Déjà, vous avez choisi des délais extrêmement courts, puisqu'il fallait répondre pour le 8 janvier, ce qui n'était pas une date très opportune et, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé les réponses sur votre site internet. Je crois que c'est un élément de transparence. Nous ne cachons rien aux citoyens, nous voudrions savoir exactement ce que toutes les parties prenantes ont pu dire de manière ouverte et pouvoir leur répondre.